Chcel by som podporiť iniciatívu Európskej komisie, ktorá odporúča začať s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko oficiálne rokovania o pristúpení tejto krajiny do zväzku štátov Európskej únie. Krajina za uplynulé obdobie realizovala rozsiahle reformy politického systému či súdnictva a myslím si, že aj konštatovanie monitorovacích orgánov o tom, že krajina plní všetky svoje záväzky obsiahnuté v asociačných dohodách, potvrdzuje oprávnenosť návrhu na začatie rokovaní. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci názvu krajiny, ako aj súhlas Organizácie Spojených národov s vykonávaním mediácie medzi Gréckom a kandidátskou krajinou nám dávajú nádej, že aj tento špecifický problém názvu krajiny bude možné civilizovane vyriešiť.